Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ce n'est pas la première fois que l'agence se trouve face à une telle situation.

Deuxièmement, il devient nécessaire de diversifier les sources de contributions. Le conflit palestinien dépasse les enjeux régionaux et requiert une réponse globale. Il est nécessaire et nous sommes d'accord avec vous d'impliquer davantage d'autres donateurs, y compris originaires de pays émergents. Troisième remarque, l'humanitaire ne doit pas devenir otage de la situation politique. L'UNRWA ne fournit pas uniquement une assistance matérielle, mais présente aussi un gage de développement humain pour les années à venir, en garantissant l'accès aux services éducatifs et au microfinancement.

L'autorité palestinienne doit prévoir un plan de développement des territoires palestiniens au delà de l'urgence humanitaire. Il faut un plan d'action de moyen et de long terme, qui ne consiste pas seulement à reconstruire ce qui a été détruit en attendant la prochaine crise.

Vous avez notre soutien pour continuer dans cette direction. Enfin, la communauté internationale doit mener une réflexion plus large sur les solutions que nous apportons aux réfugiés. Laisser les conflits irrésolus entre Israël et Palestine, en Syrie, peut être bientôt en Libye conduit à une augmentation sans précédent du nombre de réfugiés.